Es waren bei diesem Dossier noch einige Rechtsfragen offen. Wir als EVP Fraktion sind allerdings der Meinung, dass wir diese Rechtsfragen nicht werden lösen können angesichts der Situation, die wir im Rat haben.